Heringsbestands westlich von Schottland dargestellt hat. Wir sind zurzeit in der Diskussion, wie wir in der gemeinsamen Fischereipolitik von 2014 bis 2020 effektiver arbeiten wollen. Hier ist sicher auch noch mal klar geworden, dass man dort, wo uns dieser

Wir setzen alles daran, dass unsere Fischereibestände auch in der Zukunft für unsere Fischereibetriebe sozusagen die Lebens und Ökonomiegrundlage bleiben. Da diskutieren wir jetzt über Rückwürfe. Sollten wir denn tatsächlich auch die Ressourcen, die uns das Meer zur Verfügung stellt, nicht effizienter nutzen? Da diskutieren wir über übertragbare Fischereirechte. Was passiert mit kleinen Unternehmen, die letztendlich in der Situation sind, gebe ich auf, weil ich in Rente gehen will, oder habe ich einen Nachfolger dabei? Dann sind wir natürlich auch in der Situation, dass wir die regionale Fischerei, die Regionalisierung auch mit entsprechenden Managementplänen nach vorn bringen wollen, dass nicht alles zentral geregelt wird, sondern dass wir hier auch schon klar Position beziehen und sagen Nicht nur die Wissenschaft hat entsprechenden Einfluss, sondern wir wollen in den RAC auch mit der Erfahrung der bodenständigen und berufsständischen Fischerei arbeiten. Das hat Herr Stevenson auch exzellent herausgearbeitet. Wenn wir dann noch genau die Definition für den Heringsbestand haben und dabei berücksichtigen, dass der natürlich auch Wanderbewegungen ausgesetzt ist, dann haben wir ein gutes Ergebnis erzielt. Allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön.